Die hier gewählte Überschrift ist richtig Neuer Aktionsplan für Afghanistan und Pakistan. Was dann aber hier vorgetragen wurde, erschien mir eher wie zwei einzelne Aktionspläne, die man nacheinander vorgetragen hat.

In Afghanistan haben wir hoffentlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und passen Politiken und Strukturen an. Was Pakistan betrifft, so freue ich mich, dass man die neue Politik als ein Follow up meines Wahlbeobachtungsberichts begreift. Ich halte es überhaupt für richtig, dass man in den Ländern, wo man Wahlbeobachtungsmissionen durchgeführt hat, die Empfehlungen in die konkreten Politiken gegenüber den Ländern einbaut. Ich würde mir wünschen, dass in der anschließenden Erwiderung von Rat und Kommission noch einmal deutlicher gemacht würde, was die gemeinsame Strategie für beide Länder ist. Denn wir haben doch festzustellen, dass wir z. B. dort eine Tausende Kilometer lange Grenze haben, die von beiden Seiten nicht wirklich kontrolliert werden kann, aber dass die Politiken, die wir auf der einen oder auf der anderen Seite dieser Grenze betreiben, unmittelbar Auswirkungen über die Grenze hinweg haben. Also Welche Strukturen wollen wir denn tatsächlich aufbauen? Wie wollen wir den Dialog zwischen der afghanischen und der pakistanischen Regierung herstellen? Wie wollen wir die Menschen vor Ort so einstellen, dass sie die Politiken, die wir dort betreiben, auch akzeptieren?